Derzeit sind in Bangladesch 52 Prozent der Mädchen an ihrem 18. Geburtstag und bereits 18 Prozent der Mädchen an ihrem 15. Geburtstag verheiratet. Aus Sicht des Europäischen Parlaments könnte das Gesetz zur Folge haben, dass Gewalt im Zusammenhang mit der Mitgift, sexuelle Belästigung, Vergewaltigung sowie Säureangriffe zunehmen und die Vergewaltigung Minderjähriger legitimiert wird. Die Situation ist damit sogar gegeben, dass Mädchen gezwungen werden könnten, eventuelle Vergewaltiger sogar heiraten zu müssen. Deswegen unterstütze ich unseren Entschließungsantrag, der die Regierung auffordert, dieses Gesetz zu ändern. Die Rechtslücken müssen geschlossen werden, um sämtliche Kinderehen zu verbieten.